Ich möchte einem Eindruck, der durch eine Wortmeldung entstanden ist, deutlich entgegenwirken dass wir alle miteinander überhaupt keine Maßnahmen und Vorschläge entwickelt hätten.

Dafür möchte ich mich ganz ausdrücklich bedanken! Ich möchte mich auch aber besonders von hier aus einmal bei denjenigen bedanken, die uns helfen, das Ganze zu realisieren nämlich bei den ganzen Nichtregierungsorganisationen, bei vielen Vereinen, vielen Ehrenamtlichen, Opferinstitutionen, die soziale, kulturelle Arbeit leisten, deren Arbeit wir von hier aus fördern wollen. Ich möchte mich aber auch bei den Sicherheitsdiensten herzlich bedanken und bei unserer Justiz, die dafür Sorge tragen, dass unsere Sicherheit gewährleistet wird. Auch sie wollen wir unterstützen. Wir wollen hier fraktionsübergreifend arbeiten und ein deutliches Signal gegen Terrorismus und für ein friedliches Miteinander setzen. Das gilt für alle Religionen, die bei uns sind und friedlich mit uns leben wollen, und auch für alle Menschen aus allen Staaten, die friedlich bei uns leben.